La Commission vient de nous dire qu'elle ne pouvait garantir que ces renvois ont été faits après vérification que les personnes concernées n'avaient pas déposé de demande de protection internationale, ou bien encore dans le respect de chaque étape de cette procédure d'examen de leur demande, si elle existe. Le deuxième exemple concerne le renvoi par l'Allemagne, la Belgique et l'Autriche de Roms vers le Kosovo, avec lequel ces pays ont passé des accords de réadmission alors même que le HCR, dans ses lignes directrices du 9 novembre dernier, considère que, je cite, les Roms, où qu'ils se trouvent au Kosovo, subissent des restrictions graves à leur liberté de mouvement et à l'exercice de leurs droits fondamentaux et font l'objet de menaces et de violences physiques. Ceci m'amène à solliciter trois précisions. Pourquoi l'article 15, point c, de la directive qualification de 2004, qui donne aux personnes faisant l'objet de, je cite, menaces graves et individuelles

Deuxième question. Peut on considérer comme suffisante l'idée selon laquelle il serait légitime de renvoyer des personnes qui se trouvent irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne parce qu'elles n'ont pas déposé de demande de protection internationale, alors même qu'en raison du règlement Dublin II, nous savons que beaucoup de demandeurs d'asile potentiels n'effectuent pas cette demande dans l'État de leur première entrée car leurs chances de voir la procédure

Enfin, troisième question.